di questa nuova politica di coesione, a partire dal fatto che si produce una certa semplificazione, non mai sufficiente ma un impegno in questa direzione c'è che ci si orienti più sui risultati che sulle procedure che ci sia stata una maggiore concentrazione tematica e che vi sia anche una maggiore integrazione tra i vari fondi a disposizione. Tuttavia, non c'è ombra di dubbio e a questo non si sfugge che l'aver voluto a tutti i costi mantenere la condizione macroeconomica e di non aver fatto nessun passo significativo per quel che riguarda lo scorporo degli investimenti dalla disciplina di bilancio, ripropongono un'idea ideologica di una certa impostazione dell'Europa che ha già prodotto molti danni e che ci fa già affermare la nostra criticità sul compromesso raggiunto.